Ich bin davon überzeugt, dass der Weg zu mehr Demokratie in Russland nicht mehr zu stoppen ist. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass unser Parlament, unsere Fraktionen, die Parteien, die dahinter stehen, und die Stiftungen, sehr viel mehr können und tun müssen, um als gute Freunde und Ratgeber Russland dabei zu helfen. Seit der Duma Wahl gibt es eine Vielzahl von Demonstrationen und das Engagement der Zivilgesellschaft hat rasant zugenommen. Es sind nicht nur Parteipolitiker, die dort auf den Straßen sind, sondern es sind eine Reihe von Bürgern mehr und mehr aus der Mittelschicht, mehr und mehr gut ausgebildete Menschen, und Menschen, die sich durch Reisen weitergebildet haben. Mit ihnen müssen wir den Dialog verstärken, mit ihnen müssen wir immer mehr in Kontakt treten und dafür sorgen, dass es mehr und mehr people to people Kontakte gibt, auch durch zügige Bearbeitung der offenen Fragen, die es noch zum Thema Visafreiheit gibt.

Ich weiß, einige meinen, weniger Dialog sei die richtige Antwort auf die Wahlen.

Wir sollten unsere Meinung dabei klar darstellen, damit die Kollegen dort auch aus unseren Erfahrungen lernen können, und um unsere Fehler, die wir gemacht haben und die wir immer noch machen, zu vermeiden. Das gelingt uns am besten durch klare Gespräche und durch möglichst wenig Oberlehrerattitüden, so wie sie in diesem Haus manchmal sichtbar sind. Die Partnerschaft für Modernisierung ist ein gutes Instrument dafür. Wenn wir uns alle einig sind, dass wirtschaftliche und technologische Modernisierung nicht ausreichen ohne eine Modernisierung des Rechts, der Politik und der Gesellschaft, wird Russland, und damit unsere gemeinsame Partnerschaft, nicht erfolgreich sein können.